undanfarin ár hafa verið þjóðinni þungbær þessari skýrslu sem nú lítur dagsljósið hefur verið beðið með kvíða og eftirvæntingu þær upplýsingar sem koma fram í dag eru áfellisdómur fyrir þingið og stjórnsýslu landsins tengslin á milli viðskiptalífs og þings eru svo þéttofin að skömm er að það kemur því miður fram í skýrslunni að enginn vill axla ábyrgð fólk bendir hvert á annað og virðist fyrirmunað að sjá sinn þátt í hrunadansinum sem hefur leitt mikla og óbærilega ógæfu yfir þjóðina það hlýtur að vera þeim fjöldamörgum þingmönnum sem sjá nöfn sín samofin skýrslunni hvatning til að axla ábyrgð núna er sú stund runnin upp þar sem við fáum að sjá hvaða einstaklingar í samfélagi okkar eru

og axla sína ábyrgð lítilmenni með rofna siðferðiskennd láta sem ekkert hafi í skorist og horfast undan ábyrgð sinni

bara í gær sat ég á fundi með forustu fjórflokksins þar sem ákveðið var að halda áfram að þiggja peninga frá viðskiptalífinu inn í flokkana það skiptir meira að segja engu máli þó að við vitum hvað fyrirtækin heita þau eru svo miklir snillingar í að búa til spagettí spaghetty sem eru skúffufyrirtæki eftir skúffufyrirtæki eftir skúffufyrirtæki eins og við höfum séð þannig að einn einstaklingur getur auðveldlega búið til tuttugu fyrirtæki sem eru grafin inni í einhverjum lauk og þar af leiðandi veitt flokkunum miklu meiri peninga en maður gæti haldið þessir einstaklingar munu án efa halda áfram að hafa ítök eða halda áfram að bera fé á flokkana ég þarf vart að taka það fram að við í hreyfingunni viljum ekki láta nafn okkar á frumvarp sem viðheldur gamla kerfinu þótt aðeins skárra sé hér dugar ekki kattarþvottur hér verður að fara fram alvöruuppstokkun hér var hrun það gengur ekki að byggja framtíð íslands úr sömu kúaskítunum og þær sem hrundu við þurfum almennilega uppstokkun í stjórnsýslunni allri það er ljóst að fundarform þau sem viðgangast á æðstu stigum eru nákvæmlega þau sömu og fyrir hrun það eru ekki haldnar neinar fundargerðir á fundum forustumanna þar verður að verða bragarbót á en nú er tími uppgjörsins runninn upp til að við getum fyrirgefið og fundið einhverja ástæðu til að byggja upp það sem hrundi til að við getum fundið hjá okkur hvatningu til að fórna einhverju þá er ljóst að þeir sem bera siðferðislega og beina ábyrgð verða að gera svo vel og horfast í augu við veruleikann og axla sína ábyrgð ekki eftir ár heldur núna það eru ekki margir sem koma að þessu hruni sem gerendur sem hafa sýnt merki um iðrun það eru ekki margir sem hafa af sjálfsdáðum sýnt það hugrekki sem til þarf til að viðurkenna misgerðir sínar núna er ykkur tími kominn verið menn ekki mýs okkar sameiginlega verkefni er að nýta þær upplýsingar sem koma fram í þessari skýrslu til að tryggja að hér verði smíðuð lög til að koma í veg fyrir að svona stórkostleg vanhæfni og voðaverk geti átt sér stað að nýju en lög eru ekki nóg samfélagið mun ekki gróa um heilt ef allir sem ábyrgir eru halda áfram í hornin skollin verið menn ekki mýs axlið ábyrgð þingið er enn veikburða gagnvart framkvæmdarvaldinu það er okkar þingmanna að endurheimta þau völd sem þinginu réttilega ber að hafa en þó svo þingmenn hafi gjarnan í orði talað um að það sé mikilvægt þá vill svo til að viljinn nær ekki lengra en vera aðeins í orði útrásarvíkingarnir svokölluðu sjá enga bresti í sínu siðferði og ljóst er að það réttarríki sem gjarnan er talað um er ekki smíðað til að koma fram fullnustu réttlætis gagnvart þeim sem fremja landráð eða líta svo á að þeir séu vegna yfirréttarríkis og valda yfir réttarríki hafnir nú hlýtur það að vera svo að allar eignir þessara einstaklinga verði frystar nú þegar og fyrirtækin verði tekin af þeim í stað þess að afskrifa skuldir þeirra undir því yfirskini að þau séu of stór til að rúlla þeir sem ryksuguðu bankana innan frá þurfa greinilega aðstoð við að skila ránsfengnum og það eiga að vera skýr skilaboð frá þingheimi að fela framkvæmdarvaldinu að endurheimta ránsfenginn ef þeir gera það ekki sjálfviljugir ég skora á útrásarvíkingana að sýna að þeir séu menn en ekki mýs að þeir axli ábyrgð og skili ránsfengnum en það ert þú þjóðin sem verður að senda skýr skilaboð um að hér axli fólk ábyrgð á gerðum sínum ég ætla að leyfa mér að nota stórt orð í dag í mínum huga hafa verið framin landráð hérlendis við stöndum frammi fyrir gríðarlegri vá eins og til dæmis að hafa alþjóðagjaldeyrissjóðinn að sýsla með ríkissjóð vegna þess að allt sem við treystum á brást okkur blekkingin meðvituð eða ei var svo mögnuð að raddir þó rómmiklar væru sem reyndu að vara við voru skjótt kæfðar með skrækum rómi gróu á leiti förum að kalla hlutina réttum nöfnum enn hef ég enga iðrun heyrt enn hef ég ekkert séð sem gæti kæft þá miklu eldreiði sem ég finn brenna innra með mér gagnvart því óréttlæti sem þessi þjóð hefur verið beitt ef það á að vera sátt er ekkert ekki neitt sem gæti verið réttlátara en að leiðrétta lán almennings færa þau til baka til ársins tvö þúsund og átta en þá samkvæmt skýrslunni var ljóst að þáverandi ríkisstjórn vissi nákvæmlega hvert stefndi en hún kaus að halda áfram blekkingunni hún kaus að halda frekar uppi ímyndinni en sannleikanum og núna búum við þær hryllilegu afleiðingar sem ímyndin ofar sannleikanum býr til ég vissi ekki við hverju var að búast með þessari skýrslu en mér sýnist á öllu að ekki sé um neinn hvítþvott eða kattarþvott að ræða þó svo ég gjarnan hefði viljað sjá meiri ábyrgð færða á hendur embættismönnum en ljóst er a þeirra ábyrgð er mikil í þessari sorgarsögu ég vil nota tækifærið og þakka rannsóknarnefndinni fyrir hennar störf og vona að það sem ætlast er til sem niðurstöður skýrslunnar muni skila sér í bestu mögulegu löggjöf sem hægt er að smíða til að fyrirbyggja annað hrun en það er ekki nóg við þurfum að finna viljann þorið og heiðarleikann til að taka á þeim miklu meinbugum sem fyrirfinnast í samfélagi okkar með galopin augun og krefjast þess að